Torej, jaz bi samo rad, predlagal, da ... Jaz sem projektant po poklicu in vem, kako izgleda projektna dokumentacija. Vi je verjetno še niste v življenju videl in jaz bi pač, predlagal, da ste bolj pazljivi pri izjavah. Hvala lepa.